Herr Präsident! Wir sind jetzt in etwa bei der Hälfte der Agenturberichte.

Darf ich Ihnen den Vorschlag unterbreiten, Ihre Berichte, die Sie sicherlich auch noch für die restlichen Agenturen und Unternehmen haben, schriftlich einzureichen, sodass wir die Möglichkeit haben, etwas zügiger voranzukommen, denn die Zahl der Zuhörer ist wirklich mittlerweile sehr überschaubar. Ich glaube, dass die Zahl der Übersetzer in den Kabinen wesentlich höher ist.